Una mujer de cuarenta años que disfrutaba con la música pop.

Vida y proyectos eliminados por un asesino lleno de odio.

El qué es el discurso de los irresponsables que consiguen votos fabricando otros, odiables, distintos, prescindibles. Hay que prevenir, investigar, pero también hay que recordar lo que nos trajo en el pasado este extremismo derechoso y antisemita. El cómo son los bustos parlantes, los recitadores que nunca escuchan.

El diálogo, el pluralismo y la empatía. En ese marco no hay otros.